Torej, dovolite mi na začetku, da se odzovem na nekaj, idej, mnenj, ki so bila izrečena v razpravi. Najprej, je treba seveda vas seznaniti z dejstvom, da je social no demokratska stranka glasovala proti zakonu, ki je uvajal DUTB. Postopek v samem parlamentu, to, kar je bil nekako v našem fokusu vpogleda, jaz sicer nisem v parlamentu, ampak sem se pozanimal, je tako od dvajsetega septembra do tretjega oktobra, se pravi, tam nekako štirinajst dni v jeseni, dva tisoč dvanajst. Pol je sledil seveda veto v državnem svetu pa potem referendumska pobuda in še enkrat novembra je bil pol ta zakon dokončno potrjen. Potem, ideja je bila o tem, da da da imajo na Hrvaškem zelo dobro strukturiran bančni sektor, ne samo Hrvaška, celoten zahodni Balkan ima osnovni problem v tem, da so banke v povsem tuji lasti in temu primerno so še vedno v recesiji. Mi smo že nekaj časa v vzponu. Gospod, ki je to govoril, ravnokar odhaja. Potem problem, kredita v gradbenem, baronom je večplasten. Ti baroni so bili zadolženi v osnovi za sicer velika sredstva, ampak udarilo je pa po bankah, seveda po multiplikatorju po vseh tistih dobaviteljskih verigah, projektantskih, ekspertnih in kakršnihkoli drugih hočete, ki so bili vezani na na dejavnost, teh, pomembnih, slovenskih, podjetij in in preko tega, so nastale slabe terjatve, seveda so si pa ti ljudje ti te dobaviteljske to so manjša in srednja podjetja, po dobaviteljski verigi so si potem na naše, naše, nove nove nikakšne in so niso tako slabe, kot kot izgledalo na začetku, ko so doživeli neki določen šok. Še drugače je seveda z ostalim delom gospodarstva, ki se je v veliki meri znašel na, na zdaj na, portfoliu DUTB-ja v njegovi v njegovi lasti. To je gospodarstvo, ki ustvari, sedemdeset milijard, obrata letos oziroma lani bo verjetno sedemintrideset milijard in nekaj več bruto domačega produkta in, sedemindvajset milijard ali nekaj več, izvoza blaga in storitev in je v bankah bilo dolžno, ko je bil bilo normalno financirano enaindvajset milijard. Delež, bančnih kreditov gospodarstvu je bil med najmanjšimi, drugi najmanjši v, med članicami Evropske unije. Se pravi, ta pritisk nikakor ne bi mogel biti ne vem kako velik. Zdaj, ker so bili s takim odpisom prenešeni na DUTB, in ko bo prišlo in upanje obstaja in zaradi akcij Evropske centralne banke, zdaj sta že dve takšni, se mora zgoditi tudi v Sloveniji, da bo kreditni tok stekel, potem potem bo seveda se položaj teh podjetij znatno izboljšal, ročnost njihovih kreditov se bo izboljšala, ker to je njihov problem, da so hoteli naenkrat vse nazaj, možnost bo dobiti novi kredit in v tem primeru bo vrednost teh podjetij tudi preko rezultatov merjena s tistim, a ne, EBITDA-jem, se pravi, amortizacija plus, plus dobiček, skozi nekih šest ali pa celo deset ali dvanajst let bistveno bistveno narasel in možnost dobiti neka ustrezna sredstva, s katerimi se bodo pokrili stroški te sanacije se bodo bistveno izboljšali. Če bo šlo to na hitro, in po moji ideji je, da gre na hitro, potem bo seveda, koristnik tega vzpona te povečane vrednosti tisti, ki bo ta podjetja dovolj hitro kupil. Še bolj boleče je to pri bankah, kjer je že zdaj dobesedno v likvidni obliki ta kapital naložen, ki je bil plasiran v dokapitalizacijo. Kako je do tega prišlo? Ker imam čas, lahko povem, a ne, in bomo izpostavljali še naprej, jaz mislim, da se bomo morali s tem parlamentu ukvarjati, a ne, v letu dva tisoč trinajst, v zadnjem v zadnjih mesecih pod, oni ki ki, orkestrirani orkestriranem negativnem vzdušju, da zelo pozimi na besedo, a ne, so bili organizirani stres testi. Banka Slovenije je naredila takega, ob neki zelo globoki recesiji je ugotovila, da je možno, da se zgodi, če bi bila res strašna recesija, da bomo imeli slabih terjatev v Sloveniji za dve cele štiri milijarde. Potem je to ni bilo dovolj in so najeli dva tuja, ocenjevalca, pri čemer je zlasti eden tak, da je bil obvezno ta in je že vprašanje, a je sploh možno ravno na tak način angažirati to podjetje za neki javni projekt, ampak okej recimo, da ja. To je bil Oliver Wyman in ta je ugotovil, da v primeru nekega nevtralnega scenarija sorazmerno počasne recesije, imam tule tudi napisano leta dva tisoč štirinajst, naj bi upadel BDP slovenski za ena cela pet procentov in potem petnajst naj bi ostal nespremenjen, se povečal za nič cele en procent, bi rabili štiri milijarde krat štiri milijarde. Potem pa v primeru, recesije, da bi leta štirinajst padel BDP za tri cele osem procentov in leta, dva tisoč petnajst še za dva cela devet procentov, bi rabili pa kar štiri cele osem milijarde. In Evropska komisija oziroma ta, ki je zahteval, je vendarle naredil še kontrolni kontrolni pregled, tega je izvedel Roland Berger Consultants, in potem so pa ugotovili, da bi v primeru osnovnega scenarija ob istih predpostavkah rabili dve cele sedem milijard evrov, to je nekaj takega kot Banka Slovenije. Razlika je bila, da Banka Slovenije predstavlja en globok padec, če sem prav zastopil v tekstih, medtem ko Roland Berger pa ima pa iste predpostavke, kot sem jih prejle uvedel, ampak je tam nekje, medtem ko ob neugodnem scenariju pa tri cele tri milijarde evrov. Razlika, če ostane, vzamemo Rolanda Bergerja za osnovo, je kar, petinštirideset procentov pri pri, neugodnem scenariju in še večja pri, osnovnem scenariju. Če vzamemo pa Oliverja Wymana, je pa razlika okrog trideset, triintrideset procentov. Se pravi, pri tako veliki razliki dveh stres testov bi bilo treba stres test ponoviti. Nikakor pa ne moreš na tem razlastiti lastnikov bank in in podobno. Tako da s tem se bomo morali še ukvarjati, dejstvo je, da je celo vrsto na osnovi teh, na testa vzet je bil potem v poštev pri pri prenosu ta najbolj neugoden test štiri cele osem milijarde od Oliverja Wymana nekoliko nekoliko zmanjšan. Če pogledamo pri scenariju kaj na kako je bilo to, kako je bilo to, v in ga primerjamo z dejanskim stanjem, razlika je, a veste koliko, šest cele tri, odstotne točke v BDP-ju ali dve cele tri milijarde evrov manjši BDP so predpostavljali in na osnovi tega so so ukrepali, na osnovi tega so jemali ljudem podjetja, so jih prestavljali in in in jih zdaj, množično množično odprodajajo. Tako da, tako da, to to to je velik problem, na na kakšen način so te, terjatve šle v DUTB, kako velik je bil odpis in kako se bo naprej s tem gospodarilo. Jaz mislim, da kako se bo naprej gospodarilo, nič še ni izgubljenega, ker vse še je izgubljeno, bo takrat ko bo ko bo prodano po zelo nizki ceni, če gledamo tako zelo, samo finančno, a ne, kaj šele pol učinki na zaposlenost posredni učinki in podobno je seveda na tej vladi, ta vlada je odgovorna, kako bo DUTB funkcioniral in odgovorna je za ravnanje, njegovega vodstva in menedžmenta. Zdaj, kot, kot, člani koalicije smo seveda tu odgovorni in soodgovorni tudi social demokrati. Bili smo soodgovorni tudi takrat, ko je to ko je to nastajalo v tisti, v tisti, v tistem vzdušju, v katerem je to, je to nastajalo, bi vlada seveda morala pokazati več poguma, ga ni. Kako je pa to neka manjšinska stranka oziroma stranka manjšin v v koaliciji lahko dosegla, je pa je pa drugo vprašanje. Zdaj, jaz sem takrat seveda lahko pisal v v deloma v Mladino, predvsem pa, v na mnenjsko stran dela in sem pisal, da je to, da je to, kakor se jaz spomnim, da da to ni v redu pristop, da bi bilo treba drugače, da so predpostavke, napačne tiste, kar kar sem jih pač, kar sem jih pač, poznal. In naj vas seznanim, da danes kot poslanec pa nimam več pravice objavljati na mnenjski strani časopisa Dela. Hvala.